virðulegi frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar við þriðju umræðu fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sjö þeir sem standa að

fjárlaganefnd fyrir hönd frjálslynda flokksins í fjarveru háttvirtur þingmaður guðjóns arnar kristjánssonar sem er þar fastafulltrúi eða á það fasta setu fyrir hönd síns flokks formaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson hefur mælt hér fyrir áliti meiri hlutans og ég vil taka það fram eins og háttvirtur þingmaður rakti hér að mörg af þeim verkefnum sem unnið er að og unnin eru innan

eru unnin í góðu samstarfi kallað eftir upplýsingum og lagt mat á upplýsingar sem berast og gögn sem berast og reynt að vinna verkið þannig séð í heild á sem gleggstan og ábyggilegastan hátt ég vil í sjálfu sér hvað þá hlið áhrærir í störfum nefndarinnar vil bara þakka fyrir sér eru fjárlögin þau verkefni þingsins sem allir koma að og reyna að gera á sem ábyrgastan hátt að sjálfsögðu skilja leiðir í veigamiklum atriðum fjárlögin eru jú hið pólitíska plagg er hin pólitíska yfirlýsing ríkisstjórnar á hverjum tíma og það er því eðlilegt í áherslum og í stefnumörkun séu þar ólíkar leiðir um fjáraukalagafrumvarpið gildir hins vegar annað um fjáraukalög eru fyrst og fremst til þess að taka á atriðum innan fjárlagaársins sem samþykkt fjárlög hafa ekki náð að taka utan um um fjáraukalög og heimildir til fjáraukalaga gilda mjög ströng og ákveðin ákvæði í lögum um fjárreiður ríkisins það hefur hér ítrekað verið vakin athygli á því bæði nú í haust í umræðu um fjárlög og

með í rauninni fjárlagavaldið tekið sér heimildir til þess að samþykkja eða greiða útgjöld

sem alþingi hefur ekki samþykkt þannig að margar af þessum skuldbindingum sem framkvæmdarvaldið hefur gert á eigin spýtur er nú verið að taka inn í fjáraukalögin í heild sinni þessi vinnubrögð hef ég gagnrýnt mjög harðlega og tel að eitt brýnasta mál hér á þingi sé að breyta lögum um fjárreiður ríkisins með þeim hætti að skýrt sé tekið fyrir að framkvæmdarvaldið ráðherrarnir séu að taka sér ráðherraræði séu að taka sér þingræðið og ákveða gjöld og ákveða upphæðir greiðslur og skuldbindingar án atbeina þingsins þá eigi hér á alþingi að vera afgreidd fjáraukalög í rauninni svo oft sem þurfa þykir ef koma ný verkefni inn sem fjárlögin hafa ekki náð að taka utan um

þeim verkefnum sem þingið kann að hafa samþykkt sem felur í sér skuldbindandi ákvarðanir útgjöld eða tekjuöflun sem fjárlög gerðu ekki ráð fyrir þegar þau voru samþykkt ég hef flutt um þetta frumvarp á undanförnum árum en því miður hefur alþingi ekki orðið við því og við búum við sömu vinnubrögðin áfram að við stöndum frammi fyrir eins konar ráðherrafjárlögum þegar við erum hér að fjalla um fjáraukalögin í heild sinni það er jú skýrt kveðið á um að ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði án heimildar alþingis sú undantekning er ein sem er í þrítugasta og þriðju grein fjárreiðulaganna en þar er líka alveg skýrt kveðið á um hvernig það skuli gert þar er veitt sú undanþága einungis að beri að náttúruhamfarir

án atbeina alþingis þá en ríkisstjórn ber skylda til að koma með það strax bæði inn í fjárlaganefnd og inn í alþingi til umfjöllunar og samþykktar aðrar heimildir eru ekki fyrir hendi og aðrar heimildir á að bera inn í alþingi á hverjum tíma eftir því sem þörf krefur það er ekki þannig að margar af þeim upphæðum skuldbindingum sem ríkisstjórnin ráðherrarnir eru að samþykkja upp á sitt eindæmi eða með samþykki ríkisstjórnarinnar séu ekki góð og gild mál en það er þingið sem á að staðfesta og samþykkja þær aðgerðir fyrirfram en ekki eftir á eins og við erum hér að gera frú forseti ég minnist þess á fyrri árum með sameiginlegri stjórnarandstöðu vinstri grænna og samfylkingar að þá héldu einmitt fulltrúar samfylkingarinnar mjög ákveðna ræður í þessum efnum og fordæmdu ráðherravaldið ráðherraræðið ráðherrafjárlögin brot eða fara á svig við fjárreiðulög þannig að á þeim tíma þó ég reyndi nú að flytja mál mitt af miklu kappi þá voru þingmenn samfylkingarinnar það voru bæði í háttvirtri fjárlaganefnd og á alþingi sem beittu sér enn harðar í að gagnrýna þessi vinnubrögð ráðherraræðið þess vegna verð ég að segja það frú forseti að horfa upp á nú fjáraukalög sem ná yfir allt árið tvö þúsund og sjö ekki bara hálft árið ná yfir allt árið tvö þúsund og sjö með nýjum ríkisstjórnarmeirihluta framsókn fór út úr ríkisstjórninni um mánaðamótin maí júní á hálfmiðju ári samfylkingin kom inn í ríkisstjórnina í byrjun júní hefur verið í ríkisstjórn í hálft ár desember er ekki liðinn og við

samfylkingarinnar hafa tekið í sínum ráðuneytum alveg eins og ráðherrar sjálfstæðisflokksins í sínum ráðuneytum alveg eins og ráðherrar framsóknarflokksins gerðu meðan þeir voru þar og meiri hlutinn hefur ekki breytt þar um það er enginn sem mælir þessum

breytingu en ekki gera eins og háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson formaður nefndarinnar lýsti yfir við reynum að gera það næst ég virði þau orð

þessu máli í heild sinni það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður gunnar svavarsson mælti hér fyrir um að nefndin vann að skiptingu á ákveðnu fjármagni sem sett var inn í ákveðna liði inn á bæði lið menntamálaráðuneytis vegna framhaldsskóla vegna öldrunarstofnana og vegna heilbrigðisstofnana og settir voru þessir starfsaukar sem háttvirtur þingmaður minnist á til að skipta þeim fyrirfarm gefnu peningum sem var ég sagði strax í upphafi að þessir peningar væru of litlir þetta væru of lágar upphæðir til þess að nægðu að taka utan um þau verkefni sem þarna stóðu út af og því miður þá vildi meiri hlutinn ekki fallast á að verja til þessara verkefna meiri fjármagni heldur en raun bar á þess vegna flytjum við hér fulltrúar minni hlutans breytingartillögur sem verður dreift hér á eftir sem lúta einmitt að því að styrkja fjárhag þessara stofnana

elli og hjúkrunarheimila í landinu til viðbótar því sem háttvirtur þingmaður gerði grein fyrir ég vil hér minna á það verður nánar gerð grein fyrir því hér seinna í umræðunni ég vil minna hér á heilsugæsluna í reykjavík heilsugæslan í reykjavík eða hér óábyrgt að ekki sé tekið á þeim halla sem þar er og þess vegna flytjum við tillögur um að verði varið upphæð upp á fjögur hundruð milljóna króna til að taka á bara þeim halla sem nú er sömuleiðis eru elli og hjúkrunarheimilin bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og út um land þó að nokkru fjármagni hafi verið veitt til þessara heimila til að rétta af hallann það er svo gríðarlegur vandi á elli og hjúkrunarheimilum landsins

þó í fjársvelti ekki viðurkenndur eðlilegur og nauðsynlegur rekstrarkostnaður ég tel mjög óábyrgt að taka ekki á starfsemi þessara stofnana ég er hér með bréf frá samtökum fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu þar sem er rakinn halli þeirrar stofnunar sem er undir þeim samtökum þar sem eru meðal annars ás dalbær droplaugarstaðir eir fellsendi garðvangur grund hjallatún hlíðarvangur og holtsbúð hrafnista hulduhlíð hvammur höfði kumbaravogur lundi seljahlíð sjálfsbjargarheimilið skjól skógarbær sóltún sunnuhlíð víðines vífilsstaðir öldrunarstofnun akureyrarbæjar hér segir með leyfi forseta stjórn samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu hefur tekið saman upplýsingar um rekstrarhalla öldrunarheimilanna frá tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sjö uppsafnaður rekstrarhalli tuttugu stofnana þessa árs eru rúmlega tvö og hálfur milljarður króna er þá ekki tekinn með halli áranna fyrir árið tvö þúsund og tvö en það eru verulegar upphæðir í töflunni hér að neðan er rakinn rekstrarhallinn sundurliðaður á hvert ár samkvæmt niðurstöðu rekstrarreiknings eins og hann birtist í ársreikningi stofnana ár hvert

leiðrétta fjárhag heimilanna sú leiðrétting hefur reyndar ekki gert upp rekstrarhalla heimilanna að fullu og hafa heimilin því þurft að velta honum á undan sér sum í mörg ár við rekstrarvanda undanfarinna ára og of lág daggjöld bætast síðan erfiðleikar við mannahaldið síðustu missiri og hefur launakostnaður af þeim sökum aukist meira en áætlanir gerðu ráð fyrir þetta eru aðeins þessi hjúkrunarheimili en síðan höfum við líka elli og hjúkrunarheimili úti á landsbyggðinni sem eru rekin mörg á ábyrgð sveitarfélaganna þar er líka halli mikill uppsafnaður halli og rekstrarvandi ég get nefnt dæmi sem ég ætla reyndar ekki að rekja hér en við sem erum í fjárlaganefnd þekkjum mörg dæmi þar um elli og hjúkrunarheimili þar sem verulegur halli og verulegur uppsafnaður halli og fjárhagsvandi er og mér finnst ábyrgðarlaust að taka ekki á þessum málum þess vegna leggjum við fulltrúar í minni hlutanum til að það verði varið fjármagni upp í halla þessara stofnana til að mæta honum að hluta

til dæmis heilbrigðisstofnun austurlands heilbrigðisstofnun þingeyinga og fleiri heilbrigðisstofnanir sem þó hefur verið komið að einhverju leyti til móts við uppsafnaðan halla hjá þessum stofnunum þá sitja þær áfram með gríðarlegan halla samt hvernig eiga

þegar á heildina er litið frú forseti sýnist mér einmitt að heilbrigðisþjónsutan heilsugæslan og öldrunar og hjúkrunarheimilin þrátt fyrir nokkra viðleitni af hálfu fjárlaganefndar til þess að koma til móts við halla ýmissa þeirra sé þarna gríðarlegt gap sem beri að taka á og tillögur okkar lúta að því ég vil

sem ríkisstjórnin hafði boðað og koma inn í fjáraukalagafrumvarpið og sem eiga þá að koma til framkvæmda á þessu ári nú er þetta ár að verða liðið ég hef ítrekað kallað eftir skiptingu á þeim fjármunum sem þar eru tökum dæmi hér á að verja fjármagni til framkvæmda við fasteignir ríkisins á svæðum þar sem aflasamdráttur leiðir til fækkunar starfa þrjú hundruð þrjátíu og þrjár milljónir eru hér tilgreindar sem eiga að notast á árinu tvö þúsund og sjö sem er að verða liðið ég hef beðið um skiptingu á þessu fé því að þetta skiptir gert byggðarlag máli hvar sú upphæð fer ég kalla enn eftir þeirri skiptingu hún hefur ekki komið fram og er þó árið að verða búið og samkvæmt lögum og fjáraukalögum á að ráðstafa þessu fé á þessu ári enda væri ekki annars verið að flytja um það tillögu ég kalla eftir tillögu að skiptingunni kalla eftir tillögu að skiptingunni já því að hún er jú hluti af afgreiðslu málsins sömuleiðis er þarna líka tillögu að skiptingu um átak því að þetta er árið tvö þúsund og sjö athugið þið það mér sýnist háttvirtir þingmenn sem grípa hér fram í átti sig ekki á því að tvö þúsund og sjö er að verða liðið það er nú með þennan rekstrarræfilsgrunn eins og atvinnuleysistryggingasjóður og einnig líka styrkur framlag upp á tvö hundruð fimmtíu milljónir króna til sveitarfélaga sem verða fyrir tekjumissi vegna samdráttar í aflamarki þorsks og á að koma til framkvæmda á þessu ári ég vil sjá þá tillögu að skiptingu svona er þetta enn frú forseti þegar litið er síðan á málin hér í heild verð ég hér að segja að það hefur gengið mjög erfiðlega oft á tíðum að ná tilhlýðandi upplýsingum frá framkvæmdarvaldinu um stöðu einstakra stofnana og viðfangsefna til að átta sig á því hver hún í rauninni er ég tel það eitt af brýnustu verkefnum einmitt fjárlaganefndar það veldur mér vonbrigðum að margar af þessum stofnunum sem núna á að fara að færa á milli ráðuneyta það það eigi að færa þær á milli með uppsafnaðan halla á bakinu ég nefni landbúnaðarháskólann ég nefni hólaskóla ég nefni fleiri stofnanir á vegum landbúnaðarráðuneytisins sem verið er að skipta upp og tvístra og bera með sér halla ég tel það ekki góð vinnubrögð þetta eru jú a hluta stofnanir og a hluta stofnanir eiga ekki að vera að fara með uppsafnaðan halla frá fyrri árum og ég tala nú ekki um ef einmitt gagnrýna hvers vegna hvaða stofnanir eru valdar til þess að fá sléttaðan sinn uppsafnaða halla og hverjar ekki og með hvaða hætti þær eru síðan sendar við aðra umræðu að svokallaðri grímseyjarferju þar sem við lögðum til í minni hlutanum fulltrúar bæði frjálslynda flokksins og framsóknarflokksins að það yrði komið með fjármagn beint til að mæta kostnaðinum við grímseyjarferju upp á fjögur hundruð áttatíu og sjö milljónir króna frekar en að vera að taka það sem millifærslur innan vegagerðarinnar það er áfram skoðun tillögumanna að það eigi að gera það svo en í ljósi þess að málið er í sjálfu sér búið að afgreiða það við aðra umræðu þannig að þá munum við kalla þessa tillögu til baka og ekki til afgreiðslu án þess þó að við séum þar að við höldum því áfram til haga að þetta hefði verið hin rétta málsmeðferð einnig líka fluttum við breytingartillögu um að fella brott úr fjáraukalögum heimild til þess fyrir ríkissjóð að selja hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar og þar með deildartunguhver það er heimild fyrir því inni á fjáraukalögum við erum náttúrlega algjörlega andvíg því að ríkið sé að selja hlut sinn í deildartunguhver og hitaveitu akraness og borgarfjarðar við erum minnugir þess hvernig ríkið fór að með að selja fimmtán prósenta hlut sinn í hitaveitu suðurnesja sem hleypti þar af stað máli sem ekki sér fyrir endann á og ég tel reyndar að það hafi verið á svig við lög og að ríkisstjórnin hafi þar verið að beita heimildargrein með óeðlilegum hætti að selja það eins og gert var en í trausti þess að ríkisstjórnin muni ekki nýta sér heimildina á þessu ári við flytjum þessa tillögu við fjárlagagerðina næsta ár um að fella á brott heimildina en hún er þar inni líka að þá munum við ekki óska eftir atkvæðagreiðslu um þegar breytingartillögu nú frú forseti það mál síðan sem stendur hér eftir og ég á eftir að fjalla um og ætla að fjalla um það er þá aðeins um þetta mál sem lýtur að rekstri fyrrum varnarsvæðanna á keflavíkurflugvelli og hefur verið hér til umtals í morgun hér er verið að tekjufæra um hvað er þetta nú há upphæð sem er verið að áætla hér segir í greinargerð áætlað verðmæti seldra eigna á þessu ári nemi um fimmtán komma sjö milljörðum króna og alls er áætlað að heildarsöluverðið geti orðið átján milljarðar króna síðan er hér tilgreint einnig líka að gjaldfært að geti verið kostnaður og færð upp á ellefu hundruð sjötíu milljónum króna hér vil ég segja það að ég harma

framkvæmdarvaldið hvort sem er fjármálaráðherra eða forsætisráðherra hvor þeirra ber ábyrgð á því mér heyrðist á hæstvirtan fjármálaráðherra hér í gær þegar ég var að inna fjármálaráðherra eftir gögnum þá sagði hæstvirtur ráðherrann að það væri forsætisráðherrann sem ætti að skila þeim en ég harma að það hafi ekki afhent þau gögn sem nauðsynleg eru til að fjárlaganefnd geti unnið vinnu sína með eðlilegum skilvirkum og ábyrgum hætti þarna er verið að biðja um að það verði tekjufæra milli fimmtán og sextán milljarðar króna það liggur samt ekki fyrir með óyggjandi hætti að farið hafi verið að lögum reglum um útboð og sölu þessara eigna og meira að segja dreg ég það mjög alvarlega í vafa þess vegna var svo mikilvægt að öll gögn ég krafðist þess að fá öll gögn fá kaupsamninga fá alla samninga sem lutu að kaupum á verki þjónustu upp á þennan eina komma einn milljarð króna en þeir samningar hafa ekki komið við fengum jú í morgun að sjá á fundi fjárlaganefndar fyrir mikla náð og miskunn

að samningum um kaup og sölu þessara eigna já ég segi það vegna þess að samningarnir voru óundirritaðir ég vona að þeir séu sannir og réttir og reynist það

ég gagnrýni svoleiðis vinnubrögð ég gagnrýni að það var verið að biðja um staðfesta samninga og það átti auðvitað að verða við því ég vil líka draga í efa að það sé réttur ferill sem málið fór þegar beiðnin fór til fjármálaráðherra að skila þessum gögnum og samningum síðan er haft samband við þróunarfélagið og síðan kemur ríkisendurskoðandi sem

í þessu máli þegar horft er líka til þess að ríkisendurskoðandi er einnig bæði endurskoðandi reikninganna hjá einkahlutafélaginu þróunarfélagi keflavíkur h f eða hvað þetta nú heitir ég kann nú aldrei þessi útlensku nöfn á þessu öllu og svo líka sem á að fylgja eftir stjórnsýsluendurskoðun þá hlýtur að verða að vanda mjög til með hvaða hætti hver og einn kemur að þessum þætti þessa máls sú krafa stendur hjá már alveg óbreytt að ég krefst að fjármálaráðherra nú þess vegna forsætisráðherra ef þetta heyrir undir hann

þetta eru opinber gögn þetta er sýslað með opinberar eigur samkvæmt opinberum reglum og á að afhenda að mínu viti refjalaust ég ætla ekki að fara að vitna hér í samningana mikið enda áttaði ég ekki þegar ég las þá hvað væri svona mikið trúnaðarmál og ekki mætti segja ég hvað væri það ekki ég vil bara segja að ég gat ekki séð það gat hreinlega ekki séð það hvað af því ætti að vera trúnaðarmál mér sýndist allt þar vera aðrar væri eðlilegt að almenningur allur vissi hvað þar væri ferðinni og ég skil ekki það það sem mér kom hins vegar á óvart var ýmislegt með greiðslutilhögunina bara segi það alveg eins og er að greiðslur til næstu þriggja ára vaxtalausar og ekki einu sinni verðtryggðar ég dreg í efa að eða það eru að minnsta kosti mjög sérkennilegir viðskiptahættir varðandi réttmæti þess að færa þessa upphæð hér inn það verður að benda á að við höfum ekki staðfestingu á að það sé búið að greiða neitt af þessum peningum við höfum ekki staðfestingu á að það sé búið að greiða neitt sem á að fara að færa inn á fjáraukalög sem sem sé komið í hendur ríkissjóðs það er ýmislegt fleira líka athugavert sem snertir bæði eftirlitsskyldu fjárlaganefndar og framkvæmd fjárlaga sem mér finnst mjög athugavert við alla þessa samningagerð og hvernig þeir bera að og einnig líka hvernig er háttað innbyrðis atriðum innan þessara til þess að kaupandinn megi síðan ráðstafa eigunum og skipta þeim upp á milli annarra

frú forseti ég ætla svo sem ekki að hafa þessi orð miklu lengri um þetta fjáraukalagafrumvarp hér við aðra umræðu ég kem í einstökum öðrum atriðum að því síðar meðferð fjárlaga og fjármuna ríkisins og þessi fjáraukalög bara spegli það þau eru í rauninni að staðfesta í flestum atriðum útgjöld sem þegar hefur verið stofnað til hvort sem það er verið að draga uppsafnaðan halla eða einnig líka þau nýju verkefni sem bera eru dregin inn og eigi þess vegna ekki almennt heima á fjáraukalögum og tel að afar brýnt að á þeim málum sé tekið og að lokum þá líka varðandi meðferðina á þeim fjármunum sem lúta að færslu á og komin eru í gegn vegna þróunarfélags keflavíkurflugvallar tel ég líka frú forseti að þar séum við ekki með nægileg gögn að baki sem réttlæti það að hægt sé að setja þessar upphæðir inn í fjárlög ríkisins eins og hér er gerð tillaga um og hef lagst